Signor Presidente, onorevoli colleghi, i ragazzi di Hong Kong seppur giovanissimi sono molto più saggi, organizzati e determinati di quanto possa sembrare e si sono accaparrati le simpatie di chiunque. Il tentativo di reprimere la rivolta con la forza, con i manganelli e i lacrimogeni, ha provocato l'effetto contrario, l'effetto boomerang ne ha aumentato il sostegno popolare e anziché impaurire i ragazzi li ha rinvigoriti.

Stanno portando avanti una rivoluzione non violenta, gandhiana, basata su temi sociali di ridistribuzione tra classi.

I salari non crescono da anni, le grandi firme stanno distruggendo le PMI.

Prendiamo esempio da loro e sosteniamo chi lotta per l'eguaglianza e un futuro sostenibile, contro il mostro sociale creato dalla globalizzazione, dal consumismo e dal capitalismo selvaggio.